Hvala lepa. Kot predlagatelj se lahko oglasiš tudi med razpravami. Pa vendarle, no, se mi zdi, da je pomembno predvsem razumeti to, da je bilo danes že dvakrat rečeno, da se stanje izboljšuje, pa bojo me popravili predstavniki ministrstva. Jaz mislim, da vsako leto rojstvo še vedno pada za nekaj deset do sto rojstev, mislim, da je manjše na leto, je manjše rojstvo na leto. Se mi zdi, da je potrebno povedati, da smo mi ta zakon prvič vložili, ki bi tako očitno govoril, zato ker smo videli že, bom, mislim, da v februarju, anomalije, ki so eni in spremembe, ki so šle iz prejšnjega sistema v nov sistem. Ne, Prej je bilo denarno nadomestilo kar nekaj let, potem nazaj na tisto paketno nadomestilo, ki je bilo mislim, da leta dva tisoč štiri nekako ukinjeno, a ne. Zato smo želeli, da vendarle starši sami odločajo, kako in kaj bojo denar porabili, ker denar je namenjen za otroke. Bilo je rečeno, da je potrebno tudi pogledati na stanovanjsko politiko. Res je. Odkrito povedano, na to stanovanjsko politiko, ki bi bila namenjena spodbujanjem mladim družinam, čakam že štiri leta in je še vedno ni. Koliko cajta še? Leta grejo zelo hitro, boste videli, naenkrat je konec mandata in pogledaš nazaj in ugotoviš, da pol stvari ni bilo narejenih. Pa vendarle, sem šla pregledat še enkrat malo stališča mojih poslanskih kolegov in ob tem, da imamo različen pogled na življenje, verjetno od spočetja do naravne smrti ali kakorkoli, se mi zdi, da moram tukaj se oglasiti predvsem na izjave, da rojevanje otrok je delovna sila za kapital. Da želimo z našimi zakoni v Novi Sloveniji prisiliti ženske, da bi rojevale več kot deset tisoč otrok, zato da bo država delovala? A veste, kaj mene poprime na tem? Veste, kakšen občutek me prevzema, ko slišim, da bi nekoga prisilili, imam v mislih vse tiste uboge izkoriščane nadomestne matere in se počutim kot neka nadomestna mati. To je zame izkoriščanje. Ne pa čez neko normalno družinsko politiko, poskušamo omogočiti otrokom enake možnosti, enake pravice. Dajmo se zamisliti in prosim tudi za naprej, da ko se pogovarjamo o svetosti spočetja in življenja, da govorimo o tem spoštljivo. To ni nobena delovna sila za kapital. To je kapital države, vsake države. Tudi zato sem prosila, če bom dobila podatke, kaj pomenijo ti otroci čas štirideset let? Kakšen kapital je to za državo? Hvala zaenkrat.